Pane předsedající, hlasoval jsem proti této směrnici o zbraních, protože je plná chyb a je úsměvná nejen pro odborníky, ale i pro širokou veřejnost. Pokud chceme bojovat proti terorismu, máme bojovat proti terorismu, ale nemáme spojovat směrnici s bojem proti terorismu, směrnici, která vlastně omezuje legální držení zbraní.